Señor Presidente, apoyo este informe porque forma parte de las medidas de apoyo a la economía real y productiva que necesitamos tanto o más que la austeridad. Porque sin creación de empresas, sin apoyo a los emprendedores y, especialmente, sin una apuesta decidida por las pequeñas y medianas empresas, no vamos a salir de esta situación. Nuestra economía, nuestros emprendedores, necesitan el apoyo que tienen otros empresarios en otras partes del mundo para colocar la creatividad y el valor añadido que son capaces de generar en el mercado global.

Financiación e internacionalización de los emprendedores de verdad es la primera condición para salir de esta crisis. Como se recuerda en el informe, la exitosa aplicación a nivel regional y local de estas estrategias ha dado resultado y hay centenares de buenas prácticas que avalan esta apuesta. Éxitos planetarios basados en nuestras mejores virtudes y en el conocimiento que necesitan impulso. A esto hay que dedicar esfuerzo y recursos, porque sin actividad económica, sin emprendimiento, sin posibilidades de autoempleo, la austeridad no nos va a llevar a ninguna solución.